Señor Presidente, señora Alta Representante, Señorías, creo que nuestra primera obligación como miembros de este Parlamento es lamentar la violencia y la pérdida de vidas humanas y, en segundo lugar, expresar nuestro compromiso irrenunciable con la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de conciencia y el respeto de los derechos de las minorías. Pero sentadas estas premisas, entiendo que la Unión Europea se tiene que conducir de forma responsable, no favoreciendo la radicalización ni la polarización, sino presentando soluciones basadas en el diálogo, en el entendimiento mutuo y en el respeto. Creo que no deberíamos pasar por alto la importancia de estos acontecimientos que se están produciendo en Turquía y creo que el debate, en esta ocasión, no es si hemos reaccionado bien o hemos reaccionado mal y no es si hemos reaccionado pronto o hemos reaccionado tarde. Yo creo que el Comisario Füle y la Alta Representante han reaccionado bien y creo que lo importante es tomar en consideración que no podemos permitirnos una desestabilización de Turquía. Turquía es un socio positivo y activo de la Unión Europea que ha introducido numerosas reformas es un aliado leal de Occidente en el seno de la Alianza Atlántica, donde asumió riesgos con motivo de la invasión de Kuwait

Por lo tanto, no podemos permitirnos, señora Ashton, una desestabilización incitada por la Unión Europea de la situación en Turquía. Yo simplemente quiero decir que este conflicto tiene que ser gestionado con sentido de la responsabilidad, con prudencia y, por supuesto, también, como han dicho muchos diputados, con coherencia con los principios y valores democráticos que defendemos en nuestro proyecto político.